Nationale veiligheid is een nationale bevoegdheid en het zijn de EU lidstaten die de beweringen over stiekem grootschalig elektronisch toezicht ernstig moeten onderzoeken.